Wir haben auch alle sehr große Erwartungen hieran, denn es geht um unsere technologische Zukunft auf der einen Seite, aber auch um unsere Daten und den Schutz unserer Daten auf der anderen Seite.

Wir wollen letztlich ja auch Terror und Verbrechen über die Daten und die digitale Technologie bekämpfen. Wir wollen hier keinen Überwachungsstaat, aber wir wollen eben auch, dass der Staat seine Sicherheitsaufgaben auch im digitalen Markt erfüllen kann. Deshalb brauchen wir hier einen Ordnungsrahmen je eher, umso besser für diese digitale Welt, für den Schutz des Einzelnen, aber auch zur Verbrechensbekämpfung.

Wir müssen deshalb auch stärker versuchen, mit den amerikanischen Partnern hier gemeinsame Standards zu schaffen. Wenn uns das nicht gelingen sollte und uns aber auch die Privatsphäre in der Zukunft noch wichtig ist, dann müssen wir uns eigentlich noch unabhängiger machen, auch von den amerikanischen Partnern. Das haben wir in dem NSA Untersuchungsbericht auch so beschrieben. Google ist das eine Thema, auch hieran sollte man denken, ob wir nicht auch hier ein gemeinschaftliches europäisches Unternehmen wie bei Airbus oder Galileo schaffen, um dort etwas aufzubauen, das dem Vertrauen der Bürger gerechter wird.